Köszönöm a vita lehetőségét, mert így elmondhatom önöknek, hogy milyen mérhetetlen boldogságot jelentett nekem a magyar alaptörvény megszületése. Fájó tény, hogy a rendszerváltás óta eltelt 20 év nem volt elegendő arra, hogy hazámban új alkotmány születhessen meg. Mára lezártuk ezt az átmeneti korszakot és létrehoztunk egy új, nemzeti konszenzuson alapuló alaptörvényt. Új alaptörvényünk a közös értékeink gyűjteménye, amely a legszebb nemzeti imánkkal kezdődik, amely közös európai értékeink fontosságát is hangsúlyozza, s amelyben a keresztény gyökerek, a család a meghatározó értékek megbecsülése végre a helyükre kerültek. Több mint megnyugtató, hogy az új alaptörvényben a magyar állam végre felelősséget vállal polgáraiért határain belül és kívül egyaránt és nem engedi elszaladni az államadósságot, és mások mellett kimondja a szülő felelősségét gyermeke iránt.